par le secrétaire d'État Colin Powell, une prétendue arme chimique de destruction massive qui ne contenait en réalité qu'une poudre inoffensive.